Alors, il y a beaucoup d'urgences dans le monde, et cela nous désarçonne un peu, d'autant plus que la décision d'appartenir ou non à cette commission relève tout de même bien du pouvoir des nations. Puis je vous rappeler tout de même que ni les États Unis, ni le Canada n'ont voulu faire partie de cette commission interaméricaine des droits de l'homme, et je ne pense pas que cela ait déchaîné notre Assemblée.

Nous soutenons la commission interaméricaine des droits de l'homme, nous voulons la renforcer, nous sommes extrêmement attentifs dans mon groupe à ce qui se passe au Venezuela. Mais ceci, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous semble réellement une dérive si je puis m'exprimer ainsi de notre session sur les droits de l'homme du jeudi après midi.